Insofern mache ich mich bei allen gleichermaßen unbeliebt, und wir werden das folgendermaßen machen aus jeder Fraktion einen oder eine und aus den beiden größeren Fraktionen das sei dem Proporz geschuldet jeweils zwei.